Ak naši priatelia zo Spojených štátov nechcú naše riešenie akceptovať, treba s nimi viesť trpezlivý vecný dialóg a kreatívne hľadať východiská, ktoré prinesú požadovaný cieľ. Zahrnutie letectva do systému obchodovania s emisnými kvótami skutočne nie je takou záťažou pre leteckú dopravu, aby sa s tým nedokázala zmieriť a aby s tým nedokázala ďalej sa rozvíjať. Treba si uvedomiť, že aj iné druhy dopravy musia reagovať na rozličné obmedzenia v súvislosti s potrebou znižovať emisie, preto očakávame, že aj letecká doprava by mala adekvátne niesť určitý diel svojej zodpovednosti za znižovanie emisií.